Monsieur le Président, chers collègues, vous abattez les digues et vous vous étonnez qu'il y ait des inondations. Comment être surpris par la multiplication des actes terroristes lorsque vous encouragez sans cesse la libre circulation des biens et des personnes, et donc des armes et des terroristes? Vous ne cessez en fait d'illustrer le fameux proverbe chinois lorsque le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Non seulement vous restez focalisés sur les conséquences mais, de surcroît, vous vous acharnez contre ceux qui, comme nous, désignent les vraies causes du terrorisme en Europe. Vous ne les voyez pas parce que vous ne voulez pas les voir, sinon il vous faudrait reconnaître les terribles erreurs que vos amis, vos prédécesseurs et vous mêmes avez commises en ouvrant grand les vannes de l'immigration. Les bien pensants s'entêtent, en effet, à nier le lien évident entre immigration et terrorisme. Pourtant, je l'ai dit il y a quelques jours, et je le répète aujourd'hui, dans cet hémicycle tous les terroristes qui ont frappé la France ces vingt dernières années sont immigrés ou issus de l'immigration.